Hvala, Če štejemo šest tisoč petsto kategoriziranih športnikov, pregledov se pa opravi samo tisoč osemsto. To se pravi, štiri tisoč sedemsto športnikov ni pregledano. Ne vem, kako lahko sploh tekmujejo. To je prva stvar. Ne daj bože, da se sploh poškodujejo, ker potem, ne vem, kaj bo. Zdaj, naslednji problem so registrirani športniki, ki so obvezni narediti zdravniški pregled, da lahko sploh tekmujejo. očitno je to en velik biznis, ker se ti, pregledi zaračunavajo posebej. Računajte, da vsak pregled košta cirka od štirideset do petdeset evrov. Mislim, da tule bo posebej, boleče za starše teh otrok. jaz bi mogoče, saj pravim, omenili ste osebne zdravnike. Ampak oni ne smejo dajati potrdilo, da se otrok lahko ukvarja, ali pa športnik, sploh lahko ukvarja s športom. Zato so, določni posebni specialni zdravniki in oni potrjujejo. Zopet morajo plačati. Zdaj pa, , večji problem od teh so pa poškodovani športniki. v tistem trenutku, ko se oni poškodujejo ali pozabimo na njih in je spet vse prepuščeno samim. Jaz bi mogoče v tej smeri mogoče, predlagal, da se, ti zdravstveni pregledi lahko opravljajo še v Mariboru, Kranju, Kopru, Novem mestu, kajti, težko je verjeti, da se bo eden iz Ormoža peljal v Celje, zato da bo opravil ta zdravniški pregled, čeprav verjetno je bolj kakovosten ko pa pri osebnem zdravniku. Je pa mogoče za za zaključek. Kadar so zmage, se vsi znamo slikati z njimi, s športniki, ko pa so porazi oziroma poškodbe, pa zelo hitro pozabijo na . Hvala lepa . Hvala lepa. Gospod minister, ...